Panie Przewodniczący! Nie chciałbym, żeby ta bulwersująca, jednostkowa sprawa stała się przyczyną czy przyczynkiem do ataku po pierwsze na Indie, po drugie na karę śmierci jako taką, dlatego, że o czym mówił pan Preda na przestrzeni kilku miesięcy po raz drugi w naszym Parlamencie bardzo mocno potępiamy Indie, które, jak Państwo podkreślaliście, są największą demokracją świata. Warto to uszanować, uszanować ich rozwiązania instytucjonalne.

Część z Państwa jest przeciwnikami tej kary, i potrafię zrozumieć tę pozycję, a część z nas jest zwolennikami tej kary, i z tego chociażby powodu warto, żebyśmy rozumieli własne racje.